Solicit și eu instituțiilor europene să intensifice demersurile pentru abolirea acestei pedepse echivalente, conform dreptului internațional, cu tortura și să exercite presiuni pentru a determina respectarea dreptului la un proces obiectiv și imparțial în Malaysia și încetarea relelor tratamente împotriva migranților și solicitanților de azil.